um klukkan þrjú þrjátíu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um nýja þjóðhagsspá fjármálaráðuneytis málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur fjármálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa